Sunt profund indignat de violurile în masă care au avut loc în iunie, în sudul provinciei Kivu. Din păcate, Republica Democrată Congo a fost, în ultimii 20 de ani, teatrul unor conflicte care au făcut cele mai multe victime după cel de al Doilea Război Mondial, peste 5 milioane, și are deja o tristă tradiție în atrocități și încălcări grave ale drepturilor omului. Consider că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate, să sprijine victimele acestor atrocități, și, în măsura posibilului, să contribuie la găsirea unei soluții durabile situației extrem de dificile a Republicii Democrate Congo. Dar acum, în cel mai scurt timp, Uniunea Europeană trebuie să acorde asistență financiară pentru lupta împotriva violențelor sexuale, precum și pentru asistența acordată victimelor acestor violențe. Prioritatea numărul unu trebuie să fie acordarea îngrijirilor medicale adecvate și sprijinirea inserției acestor victime în societatea congoleză.